Ja. Koliko sem razumel ministra, smo, nisem prav razumel. Je bilo kazni milijon, ali? En milijon ste nekaj omenili pa me še zanima tu pri - koliko teh delnic NLB šlo v bistvu na te račune? Če imate ta podatek. Ker sem spraševal na koncu. Hvala.